Domnule președinte, doresc să atrag atenția asupra unui fenomen extrem de periculos care se manifestă în țările din estul Europei și, mai ales, în România, respectiv acapararea terenurilor agricole de către așa zișii investitori străini, care, de fapt, sunt speculanți.

Rata șomajului este în creștere, fermele mici și mijlocii au dispărut, iar liniștea de altădată este profund tulburată de nesiguranța zilei de mâine. Acest lucru este generat în special de faptul că terenurile rareori sunt cultivate și atunci în mod formal, urmărindu se în realitate subvențiile oferite de Uniunea Europeană și nicidecum dezvoltarea agriculturii în zonele respective. Comisia nu poate ignora această stare de fapt și trebuie să intervină de urgență pentru a reglementa această situație inadmisibilă pentru Uniunea Europeană.